Pane předsedající, děkuji za udělení slova a zjednání pořádku v této sněmovně. Já chci na začátku objasnit své vysvětlení v tomto bodu. Podpořil jsem jej, protože podle mého názoru patentovatelnost biologických rostlin nebo živočichů, kteří jsou výsledkem určitého šlechtění, je skutečně za hranou. Veřejný zájem jednoznačně ukazuje na to, že tato patentovatelnost by neměla být přípustná. Tento Parlament se vždy zasazoval o ochranu duševního vlastnictví. Ochrana autorských práv, dalších práv, která jsou příbuzná autorským právům, je pro nás vlastní. Na druhou stranu myslím si, že to musí mít jasně dané hranice a veřejný zájem na dostupnosti využití právě biologických zdrojů je jednoznačný. Proto já jsem tento návrh usnesení podpořil i jako jasnou instrukci právě Evropskému patentovému úřadu a také posílení právní jistoty.